Señor Presidente, hoy, en Europa, seis de cada diez estudiantes o tituladas superiores son mujeres. Sin embargo, ocho de cada diez consejeros de las empresas europeas son hombres. Esto es desigual, injusto, nos cuesta dinero y perjudica la competitividad de la Unión.

Las cuotas han demostrado ser eficaces para corregir este tipo de problemas basta una decisión política que facilite e impulse la incorporación del talento femenino a la dirección de la economía europea. Hay buenas razones para hacerlo. Abundan los estudios −como el expuesto aquí mismo el mes pasado por Fiona Jurdant, de la OCDE− que demuestran que las empresas con consejos equilibrados son más competitivas, tienen menos problemas de gobernanza, más rendimiento en el capital y mejores resultados económicos. Por eso funcionan mejor y generan más confianza en clientes e inversores por eso, incorporar ese valor a nuestra economía es estratégico e innovador por eso, apostar por programas públicos y legislación para conseguirlo, una inversión por eso es una ventaja competitiva en la que debemos ser líderes mundiales y por eso necesitamos transparencia y equidad en la selección de las personas que integren los consejos de administración. Agradezco a la Presidencia luxemburguesa y a la Comisaria su voluntad, trabajo e interés y todo su esfuerzo por sacar adelante esta iniciativa. Animo a los países que la bloquean a que revisen sus posiciones y espero que entiendan que, mientras sigan pasando estas cosas, las grandes proclamas sobre igualdad serán papel mojado.